virðulegur forseti ég átti þess kost að keyra undir eyjafjöllum í gær fór í brýna heimsókn til fjarskyldra ættingja austur í skaftártungu og fór í tvígang um svæðið undir eyjafjöllum og ég verð að segja eins og er og segja þingheimi frá því að aðstæður á þessu svæði eru vægast sagt ömurlegar ég er enn þá í hálfgerðu áfalli eftir að hafa ekið í gegnum öskufall af þessum toga sem var þarna í gær það er óbúandi á þessu svæði og það verður að gefa fólki sem býr þarna kost á flutningi tímabundið eitthvert annað og styðja það í því ekki bara að kúra á sínu á næturstað í félagsheimili eða annað því um líkt heldur þarf að gera samstillt átak í því að gefa fólki kost á að flytja heimili sitt alla vega með sína kærustu muni eitthvað annað til bráðabirgða meðan á þessu stendur þetta eru hrikalegar aðstæður að koma í þar sem öll raunveruleg tilvera mannsins er í svart hvítu eða réttara sagt mismunandi tónum af gráu það eru engir litir það er enginn sjór það er ekkert líf það bara mokast niður aska af himnum ofan og meira að segja sólin sjálf er grá eins og allt hitt það þarf að koma á skilvirkara og markvissara skipulagi á svæðinu var mín reynsla af þessu ég ræddi þarna við lögreglumenn og björgunarsveitarmenn og þó að þeir hafi unnið mikið og óeigingjarnt starf og séu kannski að þrotum komnir þá er ekki nægilega markvisst til dæmis stýrt umferð um svæðið

frammi fyrir hverju það mun standa þegar það kemur á svæðið sumt af þessu fólki á brýn erindi og þarf að fara þarna um og það mun einfaldlega verða að vera þannig næstu daga og vikur að það verður að hleypa umferð um svæðið það er ekki hægt að loka af heilu landshlutana vegna þessa en það væri þarft verk ef því fólki sem fer þarna um yrði gerð grein fyrir því hvert það er að fara og á hverju það getur átt von að vera til dæmis við þessar aðstæður lengi það voru

versta svæðið en í bakaleiðinni hófst mjög mikið það má kalla það kannski bara skafrenningur alveg frá austasta hluta mýrdalssands og alla leið vestur á sólheimasand þar skyggni var ekki nema um það bil hundrað til tvö hundruð metrar alla leiðina og hvernig tók við þar var enn þá verra þar fór skyggnið niður í fimmtíu metra og stundum jafnvel niður í ekki neitt þar sem menn þurftu einfaldlega að stöðva og bíða bestu það þarf einfaldlega að gera betur í þessu og það er ánægjulegt að heyra í fjármálaráðherra að bjargráðasjóður fær fjármagn

um framhaldið þá verður að vera til viðbragðsáætlun fyrir vestur skaftafellssýslu og suðurlandsundirlendið því að það þarf ekki nema breytta vindátt til að breyta hamfarasvæðinu ég heimsótti þarna fullorðið fólk í gær í skaftártungu fólk sem var það fullorðið að foreldrar þess upplifðu síðasta kötlugos og þau lýstu fyrir mér á fjórðu viku vítis þar sem foreldrar þess höfðu upplifað og sú lýsing kom alveg nákvæmlega heim og saman við umhverfi sem ég keyrði í gegnum í gær

það er óbúandi í slíku umhverfi og hið opinbera í samvinnu við náttúrlega heimamenn og yfirvöld á staðnum verða að koma því þannig fyrir að fólk sem býr